Panie Przewodniczący!

Władze egipskie ignorują podstawowe swobody obywatelskie, w tym prawo do zgromadzeń, protestów czy wolności słowa. Irlandzki nastolatek Ibrahim Halawa jest przetrzymywany w kairskim zakładzie karnym już ponad dwa lata i jest jednym z pięciuset innych więźniów sumienia.

Żadna z egipskich sal sądowych nie jest wstanie pomieścić rekordowej liczby oskarżonych.

W Egipcie wciąż brakuje poszanowania dla tej zasady.